Señor Presidente, señor Comisario, como hemos venido destacando en esta Cámara, uno de los mayores obstáculos para un verdadero mercado interior de la energía es la debilidad de las interconexiones entre los Estados miembros. Por ello, quisiera yo también empezar por subrayar la importancia del paso que estamos dando y animar a los Estados miembros a que agilicen la puesta en marcha de los mecanismos previstos por este Reglamento, especialmente en temas como la ventanilla única o la limitación de la duración del procedimiento de autorización. Una única objeción necesitamos profundizar en la coordinación de la tramitación de las infraestructuras de interés común entre Estados miembros para acabar, de una vez por todas, con los cuellos de botella que propician la pervivencia de las islas energéticas a las que hacía referencia el Comisario. Queda, por tanto, todavía una tarea abierta, a la que dedicaremos nuestros esfuerzos a partir de mañana.